Das geht auch ganz kurz und schnell Das mit den Milchprodukten haben Sie angesprochen, das ist richtig.

Glauben Sie nicht auch, dass das vielleicht in dem Fall sogar besonders schädlich für einen Mitgliedstaat der EU ist?